Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Mut des Premierministers Thaçi und des Präsidenten Tadić. Diesen Mut sollten wir anerkennen, weil dies ein erster Schritt gewesen ist, die Voraussetzung für eine positive Entwicklung. Jetzt ist es auch an uns, den Menschen im Kosovo zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Deshalb unterstützen wir Kommissarin Malmström in ihrem Engagement für die Visaliberalisierung, und wir unterstützen Sie, Kommissar Füle, bei der Machbarkeitsstudie zum Abschluss des Stabilitäts und Assoziierungsabkommens. Sie können fest mit unserer antreibenden Solidarität rechnen, wenn Sie sich hier an die Arbeit machen.

Keiner wird es auf Kosten des anderen schaffen.